Chcel by som tiež privítať pána prezidenta Christofiasa a poďakovať sa mu za jeho vystúpenie.

Toto zameranie celkom logicky nadväzuje na geografickú polohu Cypru. Chcel by som však cyperské predsedníctvo vyzvať, aby nadviazalo aj na výsledky dánskeho predsedníctva v procese rozširovania Európskej únie a zabezpečilo kontinuitu v tejto oblasti.

Cyprus by sa v tomto ohľade mal tiež zamerať na otázky spojené s reformnými procesmi, predovšetkým na boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Krajiny západného Balkánu majú ešte mnohé nedostatky v týchto oblastiach a ich odstránenie by tiež prispelo k zabezpečeniu lepšej Európy, ktorá je tiež jednou z priorít cyperského predsedníctva. Chcem len pripomenúť, lebo nie vždy si to uvedomujeme, že reformné procesy na západnom Balkáne majú priamy dopad na bezpečnosť Európskej únie. Hodno spomenúť, že začatie prístupových rokovaní s Čiernou Horou, udelenie štatútu kandidátskej krajiny Srbsku, bruselské rokovania komisára Füleho s vedúcimi politikmi z Bosny a Hercegoviny, koniec koncov aj rýchly postup Islandu v prístupových rokovaniach, to sú všetko dobré základy, na ktorých možno ďalej stavať a pokračovať v procese

Cyperskému predsedníctvu sa určite preto vyplatí investovať do tohto procesu, pretože jeho pozastavenie by mohlo mať negatívne, nezvratné následky. Na záver by som tiež chcel zaželať cyperskému predsedníctvu mnoho úspechov pri napĺňaní jeho ambicióznych plánov.